nutné se tomuto tématu věnovat a přinášet řešení. Je třeba mít akceschopný plán reakce na kybernetické útoky velkého rozsahu, bránit evropské společnosti a hlavně naše občany. V této souvislosti nesmíme také zapomínat na vzdělávání obyvatel. Snížení rizika pomocí dostatečného uvědomění si hrozeb je metoda prevence, která se vyplatí všem členským státům.

I zde totiž platí, že pokud nebudeme problém řešit komplexně, může to mít negativní dopad na naši bezpečnost.